Nous présentons des propositions législatives qui sont toutes des propositions facilitatrices, proactives pour la croissance. Mesdames et Messieurs les députés, nous le savons bien, et c'est peu de le dire, il n'y a plus d'argent public à distribuer pour créer de la croissance, ou plus beaucoup.

On ne peut pas être un bon commissaire si l'on reste dans son bureau à Bruxelles.

J'ai presque fini le tour de toutes les capitales pour rencontrer les fonctionnaires, les parlements nationaux, les acteurs économiques, et je vais maintenant refaire une deuxième visite dans chaque État membre en allant sur le terrain, comme nous l'avons fait ensemble à Cracovie pour cette gouvernance du marché intérieur, qui doit être améliorée sur la base de nos propositions et de celles du Parlement.